Monsieur le Président, je pars du principe que l'euro sortira renforcé de cette crise, même si les mois à venir seront difficiles, notamment pour nos concitoyens les plus humbles, qui pâtiront nécessairement des mesures d'austérité prises ici ou là.